frú forseti ég þakka ágætt svar háttvirts þingmanns birgis ármannssonar við spurningum mínum og hugleiðingum að mestu hér er vitaskuld þarf að taka það fram að hvorugur okkar hefur væntanlega lesið skýrsluna í þaula enda er það talsvert langt verk og spannar margar nætur og daga mig langar líka að staldra við framtíðina sem blasir við okkur í regluverki og lagasetningu hvað varðar rekstrarform bankastofnana á íslandi nú var það einu sinni svo að þessir ágætu bankar voru einkavæddir og margir kannast við mistök í þeim efnum vafalaust lærum við af þeim mistökum og verðum að gera hvað varðar dreifða eignaraðild og síðari tíma krosseignatengsl og ég tala nú ekki um stjórn eigenda á þessum bankastofnunum eins og ítarlegar er komið inn á í skýrslunni hvaða lærdóm dregur háttvirtur þingmaður birgir ármannsson af rekstri einkaaðila á bönkum

annars konar rekstrarforms á bönkum þegar haft er í huga að þeir geyma viðkvæmustu eignir alls almennings er íslenska einkaframtakið nógu agað heiðarlegt og siðað til þess að takast á við þetta gríðarlega erfiða hlutverk sem er að gæta fjármuna félaga fyrirtækja og ekki síst alls almennings eigum við að hugsa einhverjar breytingar eigum við að læra og draga stóran lærdóm af því sem varð í þessu kerfishruni hvað þetta